Această reformă extrem de necesară a fost propusă și de guvernele de dreapta, însă nu s a putut realiza din lipsa unei majorități parlamentare solide. USL are acum majoritatea necesară pentru ca acest proiect să fie adoptat și din promisiune să devină realitate!

Obiectivele reorganizării trebuie să fie mărirea capacității de absorbție a fondurilor europene, mărirea autonomiei locale și reducerea aparatului birocratic. Avem, în prezent, o birocrație extrem de ridicată, care trebuie simplificată! Statul trebuie să fie suplu, eficient, să lucreze în folosul cetățenilor săi și să nu fie o povară pentru cei care plătesc taxe și impozite. Noua organizare administrativă a țării trebuie să corespundă obiectivelor de dezvoltare economică și socială a României și să țină cont de regiunile de dezvoltare, așa cum au fost ele convenite cu Comisia Europeană.